Señor Presidente, felicito al señor Coelho, y lo hago porque el rigor es su línea habitual. Añado, a continuación, que hay que ayudar a Bulgaria y a Rumanía.

Han trabajado bien y tienen que recibir lo que, en justicia, les corresponde no se trata de ningún regalo. Se ha dicho, por parte de la Presidencia en ejercicio del Consejo y también por parte de la Comisaria, la señora Malmström, que cumplen técnica y jurídicamente, y yo uno mi voz a la de ellas. Creo que no tenemos que tomar en consideración otros criterios que no sean los exclusivamente técnicos y también jurídicos. Esos criterios se resumen en cinco. Se trata de que cumplen cumplen el nivel de protección de datos, cumplen el Sistema de Información de Schengen, cumplen la cooperación policial, cumplen la emisión de visados y cumplen el control de fronteras exteriores aéreas, marítimas y terrestres. En puridad, cumplen también con el SIS y con SIRENE. Por todo ello, este Parlamento debe mandar un mensaje inequívocamente potente al Consejo y, singularmente, a las representaciones permanentes de cinco países que no voy a citar ahora, pero que están en la mente de todos nosotros.

Y no debemos exigir a Rumanía y a Bulgaria condiciones que no exigimos al resto de los Estados miembros para estar en ese espacio de libertad. Así es que, para concluir mi intervención, deseo inequívocamente la señal poderosa, potente y mayoritaria de este Parlamento, dirigida al Consejo.